Danke für die Frage, die ich natürlich akustisch verstanden habe, aber inhaltlich nicht ganz. Ich habe gesagt, es sollte nicht um die kleinen, detailverliebten Dinge in Europa gehen, sondern um die großen Dinge.